Acest lucru reprezintă clar forța motoare a economiei Uniunii Europene, generând aproximativ două treimi din produsul intern brut comunitar. Avem nevoie de o piață unică a serviciilor cu adevărat performantă și care să funcționeze ca un instrument cheie pentru generarea creșterii economice și a locurilor de muncă și pentru îmbunătățirea competitivității globale a Uniunii. Din păcate, mai rămân încă multe de făcut pentru buna funcționare a pieței unice a serviciilor și consider că trebuie sporit aici rolul administrațiilor naționale, regionale și locale în statele. De asemenea, trebuie intensificat dialogul cu acestea și, în același timp, trebuie intensificat dialogul cu regiunile și autoritățile publice locale. Procesul de evaluare reciprocă este un instrument valoros pentru identificarea obstacolelor rămase. Aceasta este o responsabilitate comună, iar succesul acțiunilor propuse va fi dat de angajarea tuturor instituțiilor și părților relevante în acest proces.